forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst strax á eftir áður en gengið er til dagskrár og er um stöðu útflutningsgreina málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan þrjú þrjátíu í dag og er um reykjavíkurflugvöll málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson hæstvirtur samgönguráðherra verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og